Před chvílí jsme zde hovořili o situaci v Nigérii, ale situace v Kongu je skutečně naprosto jiná a daleko horší. Připojuji se ke svým kolegům, kteří odsoudili násilí páchané vládními silami, včetně toho sexuálního násilí neuvěřitelných rozměrů na ženách, odkládání voleb a neustálé zhoršování situace, to je samozřejmě symptomem dnešního Konga. Na druhou stranu myslím, že je možné souhlasit s tím, jak hovořil pan kolega Castaldo nebo pan kolega Nart, my musíme být schopni konkrétní akce, protože to je to, co od nás očekávají nejen naši voliči, ale i lidé právě v Kongu. Takže pojďme prosím zkusit nejen psát usnesení, já je vítám, ale rovněž tedy vyjádřit ty konkrétní postupy, včetně zmrazení účtů, apelu na členské státy, aby postupovaly jednotně.